og vil bera upp við hana örfáar spurningar í tilefni af hennar framsögu í fyrsta lagi þetta það er oft talað um að það standi til að gera eitt og það væri gott að gera annað í sinni ræðu vék hæstvirtur forsætisráðherra að því að margir í þjóðfélaginu hefðu athugasemdir við það að margir valdahópar færu enn með þau völd sem þeir hefðu haft í gegnum hrunið allt saman við höfum haft spurnir af því að ráðherrann hafi skrifað bönkunum bréf og spurst fyrir um það með hvaða hætti þeir ætli að taka á eigendamálum þeim sem þarna er um að ræða og þá er spurningin þessi hvað hefur ríkisstjórnin gert til að beita sér fyrir einhverjum breytingum á þessu sviði og hvað hyggst hún gera hvað er það sem ríkisstjórnin á eftir ógert til að hrinda í framkvæmd þeim breytingum sem hæstvirtur forsætisráðherra telur að nauðsynlegt sé að gera á þeim valdahópum og klíkum og öðru sem svo gjarnan er vísað til í þessari umræðu í annan stað þetta það er oft gripið til hugtaksins norrænt velferðarsamfélag er það þannig að hæstvirtur forsætisráðherra telji að til að mynda eitthvert heilbrigðiskerfi á norðurlöndunum sé betra heldur en það íslenska hvað er það í heilbrigðiskerfum norðurlandanna sem stendur svona fram úr okkar kerfi sem hefur reynst okkur ágætt traust og áreiðanlegt þó enn megi gera þar ýmsar betrumbætur er norrænt velferðarsamfélag sem alltaf er verið að tala um í þessari umræðu kannski bara dálítið innantómt slagorð er ekki ísland einmitt norrænt velferðarsamfélag þar sem við erum með öflugt menntakerfi og traust heilbrigðiskerfi eða hvað er það í heilbrigðiskerfi eða menntakerfi hinna norðurlandanna eða velferðarkerfinu almennt sem